Cu toate acestea, el este și simbolul unui mare paradox și al unei incoerențe grave din partea Uniunii Europene. Prin acest acord, bunurile și serviciile produse în România, Bulgaria și Cehia vor circula liber în Canada, însă fără ca cetățenii acestor state să aibă același drept. Cu alte cuvinte, bunurile produse în România, Bulgaria sau Cehia sunt, din păcate, mai importante decât înșiși cetățenii acestor state membre. Este o situație anormală și discriminatorie, care nu poate fi acceptată și care demonstrează și neputința Comisiei Europene pentru asigurarea de drepturi egale pentru cetățenii europeni. Parlamentul European trebuie să amintească permanent Comisiei și Consiliului că fără solidaritate între statele membre, Uniunea Europeană nu poate funcționa în condiții optime. În același timp, putem vorbi și de o lipsă a spiritului de bună cooperare din partea Canadei. Dacă în cazul Republicii Cehe motivul invocat are tendințe discriminatorii la adresa unei etnii, în cazul României Canada păstrează în mod artificial o rată de refuz ridicată pentru a justifica neincluderea în programul de scutire de vize. Numeroși cetățeni români, și aș cita aici numai pe cei care au fost de acord să li se facă public numele Maria Dalcu, Cosmin Drăgoi sau Nicolae Ion, ne au adresat plângeri față de modul nejustificat în care consulatele canadiene le au refuzat cererile de viză. Cazurile sunt cu mult mai numeroase și mă fac chiar să pun la îndoială buna credință a autorităților canadiene implicate. Desigur, există și semnale pozitive din partea autorităților canadiene cu care am avut ocazia să mă întâlnesc în cadrul mai multor delegații oficiale. În cursul celei mai recente vizite la Ottawa, la începutul acestei luni, am primit asigurări atât din partea ministrului federal al emigrației, cât și a deputaților din Parlamentul Federal că problematica vizelor va fi rezolvată odată cu adoptarea în luna iunie a noii legi privind imigrația. Cu toate acestea, progresele reale sunt foarte lente, și chiar dacă noua lege va intra în vigoare nu este clar când și dacă vizele vor fi eliminate pentru România, Bulgaria și Cehia, întrucât alte condiționalități vor putea fi folosite pentru a bloca în continuare accesul fără viză a cetățenilor celor trei țări în Canada. Vreau să subliniez încă odată că problematica vizelor nu trebuie să fie lăsată pe planul doi nici de către Canada și nici de către Comisia Europeană, ci trebuie să fie o prioritate pe agenda relațiilor bilaterale. Așa cum am mai spus, bunurile și serviciile nu pot fi mai importante decât propriii cetățeni. Este rolul nostru de reprezentanți ai acestor cetățeni europeni să ne asigurăm că drepturile lor primează față de orice alte considerente de ordin economic. De aceea, vreau să închei prin a spune foarte clar că ratificarea Acordului CETA poate depinde și de progresul înregistrat în ceea ce privește ridicarea vizelor pentru cetățenii români, bulgari și cehi.